Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, élargissons le débat puisque l'affaire du Mediator n'est que la partie visible de l'iceberg qui suscite de nombreuses autres interrogations. Par exemple, pourquoi un médicament quel qu'il soit, considéré comme potentiellement dangereux et même mortel, retiré du marché dans certains États membres, peut il continuer à circuler librement au sein de l'Union européenne? Ne devrions nous pas réfléchir au rôle et à l'efficacité de l'Agence européenne des médicaments, puisque ses conclusions ne sont pas contraignantes pour les États membres?